Wir müssen da auch in ganz anderen Dimensionen denken Wir müssen digital aufrüsten, wir brauchen Frühwarnsysteme gegen Falschmeldungen und technische Eingriffe nicht nur in Brüssel, nein, auch in allen Mitgliedstaaten, wie das die tschechische Kollegin eben beschrieben hat wenn uns etwas an dieser europäischen Idee liegt. Wir müssen aber auch mit Facebook und Google reden.

Wer Multiplikator der Europazerstörer ist, soll nicht von den Freiheiten des europäischen Binnenmarkts profitieren dürfen. Deswegen müssen wir mit Facebook und Google in aller Deutlichkeit Gespräche führen. Ich frage die Kommission aber auch, wie es sein kann, dass wir uns erst jetzt mit einer Änderung des Statuts für Stiftungen und Parteien befassen. Die neuen Vorschriften sollen doch helfen, faire und freie Wahlen zu garantieren, nicht zuletzt durch transparente Spenden.

Liebe Kollegen von der Kommission, so geht das nicht. Lasst uns das als Weckruf nehmen, damit wir das ganze Thema viel ernster nehmen.